Madame la Présidente, vous allez trouver que je fais preuve de mauvaise humeur, mais je trouve que des rapports aussi importants, des résolutions aussi importantes votées par aussi peu de députés et ce ne sont pas ceux qui sont là, bien sûr, qui sont coupables franchement, je trouve que c'est désolant et vraiment je me demande quelle crédibilité nous avons.

Je sais bien qu'il faut être 40 pour demander le quorum. Comme on est à peine plus de 40, c'est difficile, mais enfin quand même, Je pense qu'il faudra faire quelque chose.